forseti vill við þetta tækifæri skýra frá því að nú hefur verið opnaður aðgangur að hljóð og myndupptökum af umræðum á þingfundi á vef alþingis og eru þær aðgengilegar í lok fundar en hljóðupptökurnar um leið og ræðu lýkur ég vona að þessi tækni auðveldi enn aðgang almennings að þingræðum og geri jafnframt starf fréttamanna sem fylgjast með